Die Betriebe klagen verstärkt über mangelnde Bildung der Pflichtschulabsolventen. Jeder fünfte Betrieb kümmert sich selbst um die Allgemeinbildung der Auszubildenden.